Gospodine predsjedniče, puno je kršenja ljudskih prava u svijetu. Ovo izvješće to jasno govori. Međutim, hvala Bogu, ima puno boraca za ljudska prava u svijetu i mi im se moramo pridružiti. Moramo ostati vjerni našim temeljima, temeljima na kojima gradimo našu Europsku uniju, temeljima zaštite klasičnih ljudskih prava, onih manjinskih, jezičnih, vjerskih, svega onog što je u temeljima Europske unije, ali mi moramo imati i snagu prepoznati nove dimenzije ljudskih prava. I to pogotovo kada govorimo u današnjim aktualnim vremenima o pravima migranata, o klimatskim migrantima, o onome što klimatske promjene donose kao potrebu ljudskih prava, o ekstremnom siromaštvu kojeg imamo i u Europskoj uniji. Sve su to za mene nove dimenzije ljudskih prava.